Ce ne siamo già occupati l'anno passato, quando la nostra partecipazione alla missione di osservazione elettorale, di cui ho fatto parte anche io, non è riuscita a garantire elezioni giuste e trasparenti ma ha comunque messo in luce le anomalie dei risultati finali delle elezioni. I problemi allora presenti non solo non sono stati risolti ma addirittura sono degenerati, purtroppo, in violenze e scontri. È evidente che l'attuale divisione politica e sociale in Gabon richiede un maggior coordinamento e un raddoppiamento degli sforzi da parte di tutti gli Stati membri dell'Unione europea, per garantire non solo il dialogo politico, la pace e la stabilità nel Paese, ma anche una reale applicazione degli accordi di Cotonou, che purtroppo rimangono molto spesso solo accordi scritti o solo parole.

Sarebbe importante dimostrare, da parte dell'Unione europea, la volontà di abbandonare l'anacronistica mera presenza colonizzatrice francese e sostenere il popolo gabonese con il solo fine di aiutarlo a trovare la sua rotta per il futuro.